Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria Bieńkowska, è amaro dover registrare che i numeri del mercato europeo Le danno torto, perché il torto che rappresentano quei numeri sono il torto delle politiche dell'Unione Europea, che ha consentito a questo mercato dell'acciaio di diventare fragilissimo in Europa, consentendo a paesi come la Turchia e la Cina di entrare nel nostro mercato facendo concorrenza sleale alle nostre aziende. E allora i posti di lavoro in Europa e il sistema industriale non si difendono a parole, occorrono i fatti. Occorre capire chi può stare nel mercato lealmente e chi invece entra nel mercato solo per distruggere quello europeo. Noi dobbiamo difendere quello europeo e quello dei paesi membri, perché dobbiamo difendere il futuro di quei lavoratori, il futuro delle nostre imprese.